Señor Presidente, quiero apoyar esta Resolución, que versa sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra ocurridos en Sri Lanka. Es básico, además de expresar la solidaridad con las víctimas y la condena de los hechos violentos, y ante la preocupación por la falta de independencia del poder judicial, que se apueste por el desarrollo de una investigación seria, imparcial y transparente por un organismo independiente para depurar responsabilidades y castigar a los culpables de ambas partes del conflicto. La impunidad de los crímenes de guerra debe acabar si no queremos que se repitan estos episodios.

Hace setenta y cuatro años, en mi país, las tropas franquistas bombardearon la población de Guernica y asesinaron a más de la mitad de la población así lo reflejó Picasso Guernica es, desde entonces, símbolo universal de la resistencia y de la paz. Pero el deseo de todos es avanzar hacia la reconciliación. Por ello, debemos animar, ayudar y exigir del Gobierno de Sri Lanka que continúe con estos procesos para poder obtener la verdadera justicia y paz.